Obidva prípady odsúdených mladistvých delikventov podliehajú režimu podľa týchto dokumentov, a preto nie je možné, aby nejaký justičný orgán v Jemene mohol vydať legálne rozhodnutie, ktoré by popieralo práva a ochranu vyplývajúce z uvedených dokumentov. Tresty uložené v rozpore s platnými záväzkami krajiny, a teda aj s platným právom nie je možné akceptovať. Ak jemenská vláda o sebe tvrdí, že jej moc spočíva na civilizovaných demokratických princípoch, potom nemôže používať barbarské spôsoby vládnutia založené na svojvôli a bezpráví. Túto skutočnosť, myslím si, musíme dať dnes jemenskej vláde jasne najavo.